Magam is értékes munkának tartom az asztalunkon fekvő jelentést, ugyanakkor ezt a dokumentumot vegyes érzésekkel olvastam el, vegyes érzések ébredtek bennem a dokumentum teljes egészének alapos áttanulmányozását követően. Ez a jelentés nyilvánvalóan több mint egy problémagyűjtemény, több annál, mint azoknak a kérdéseknek egy értelmes logika szerinti összegyűjtése, amelyekre választ kell kapnunk az Európai Unió továbbfejlesztése érdekében, ugyanakkor az elkészült dokumentum határozott véleményem szerint jóval kevesebb,

A gazdasági és monetáris unió szociális dimenziójának erősítése az uniós tevékenységek foglalkoztatási aspektusainak nyomon követése, a tagállami foglalkoztatási és szociális politikák hatékonyabb koordinációja, a szociális párbeszéd megerősítése fontos és üdvözlendő törekvések. A gazdaságpolitika nem kezelhető függetlenül a szociális politikától. Az Unió működésének szociális dimenziója ugyanolyan jelentőséggel bír, mint a gazdaságé. Fontos, hogy a foglalkoztatási és szociális szempontok kellő mértékben figyelembe legyenek véve a szakpolitikák és intézkedések kidolgozása és végrehajtása során. Azonban a foglalkoztatási és szociális politikák jobb koordinációja közben nem feledkezhetünk meg arról, hogy ez a terület alapvetően tagállami hatáskör, ezért a tagállami kompetenciák teljes mértékben tiszteletben tartandók. Magyarul szükséges a foglalkoztatási és szociális politikák jobb koordinációja, de hangsúlyozom, a tagállami hatáskörök tiszteletben tartása e tekintetben is nélkülözhetetlen.